Poštovani predsjedavajući, gospodine premijeru, vladavina prava temelj je ove zajednice. Trodioba vlasti, neovisnost pravosuđa i poštivanje ustavnih vrijednosti i europskih ugovora osnovne su pretpostavke za članstvo i sudjelovanje u europskim politikama. EU mora ostati demokratska zajednica demokratskih država i svako daljnje produbljivanje njezinog demokratskog deficita ili erozija principa zapadne demokracije na nacionalnoj razini nisu koraci u pravom smjeru. Jedan od tih pogrešnih koraka bilo bi i uvođenje glasovanja kvalificiranom većinom u području vanjske i sigurnosne politike, čime bi se omogućilo preglasavanje manjih članica. Također, vidljiva je i opasna tendencija širenja definicije vladavine prava tako da ona obuhvaća isključivo liberalne društvene vrijednosti. Tradicionalne vrijednosti i konzervativni svjetonazor želi se ne samo ograničiti u javnom prostoru već iz njega potpuno izbaciti. Uvođenje novih mehanizama služi nametanju liberalnog svjetonazora suverenim državama, što je protivno duhu Unije i predstavlja opasnost za njezin dugoročni opstanak.